En attendant, vous savez pertinemment que des milliers de plaintes enregistrées auprès des organisations de consommateurs et des régulateurs nationaux portent sur le manque total de transparence des factures de gaz et d'électricité, aussi bien sur les prix que sur la consommation réelle. Ceci à une époque où la Commission, comme les États membres, insistent, dans leurs plans énergie, et sur la nécessaire réduction de la consommation, et sur la possibilité de comparer les prix pour changer éventuellement de fournisseur.

Madame la Commissaire, j'irai donc droit au but en vous demandant quelles mesures et je parle au pluriel la Commission compte prendre à court terme pour répondre à ces manquements.